Ilham Alijev tak nepriamo povedal svojim občanom, ako aj svetu, že každý z azerbajdžanských občanov, ktorý zavraždí nejakého Arména, sa v jeho očiach stáva hrdinom a on ho za túto vraždu odmení a povýši. Azerbajdžanský prezident sa tak vlastne správa ako mafiánsky boss, ktorý odmeňuje svojich poskokov za to, že vraždia jeho nepriateľov.

Ale Ramil Safarov zavraždil arménskeho kolegu počas kurzu v rámci programu Partnerstvo pre mier, ktoré sa konalo v Budapešti, a nie niekde na bojisku na hraniciach. Nechcem komentovať profesionalitu konania maďarskej administratívy, ktorá umožnila návrat tohto zločinca domov, ale rozumiem konaniu arménskej vlády, ktorá prerušila diplomatické vzťahy z Maďarskom. Som však presvedčený o tom, že naša veľkorysá ústretová politika voči Azerbajdžanu neprispieva ku kultivovaniu politického prostredia v tejto krajine a do budúcnosti by sme mali byť opatrnejší v očakávaniach, že arménska a azerbajdžanská vláda sa dohodnú na pokojnom riešení karabachského problému.